Práce má pozitivní vliv na psychiku nemocného člověka a může i posílit, umožnit jeho uzdravení. Navíc člověku umožňuje opětovně se začlenit do společnosti, zajistit si obživu a mít pocit důležitosti, že je v životě ještě potřebný, a to samozřejmě prospívá i jeho rehabilitaci. Je potřeba zdůraznit možnost využití flexibilních forem práce, práce z domova. Jsem ráda, že tato zpráva obsahuje důraz právě na tyto nové formy práce, které je možné využít při rehabilitaci a umožnění návratu různě zdravotně znevýhodněných osob do společnosti a při jejich začlenění. A ještě bych připomněla začlenění do dobrovolnických činností, protože tam mohou tito lidé najít velmi dobré uplatnění.